virðulegi forseti ég beini hérna fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um suðurlandsveg hún hljóðar svo í fyrsta lagi hyggst ráðherra leggja til að suðurlandsvegur milli reykjavíkur og selfoss verði tvöfaldaður á næstu fjórum árum samanber yfirlýsingu hans um málið og vísa ég þar til yfirlýsingar hans hér í þinginu frá því nóvember eða desember í haust ef svo er verður útboð á hönnun þrígreiningar vegarins afturkallað í þriðja lagi hyggst ráðherra tvöfalda veginn hvort verður það gert með því að bæta fjórðu akreininni við þrígreiningu og skilja með vegriði á milli akreina eða aðskilja akreinar með bili eða eyju í fjórða lagi hvenær ætlar ráðherra að tvöföldun á suðurlandsvegi milli reykjavíkur og selfoss verði að fullu lokið ég spyr virðulegi forseti þessarar fyrirspurnar af því það tengist þeirri grundvallarumræðu sem hefur verið um málið á síðustu mánuðum um tvöföldun á suðurlandsvegi það hafa orðið umskipti í viðhorfum bæði sveitarstjórnarmanna alþingismanna og heimamanna flestra og margra á suðurlandsundirlendinu til þessa máls þar sem almenn andstaða er við svokallaða tuttugu og ein leið og krafa er um að farið verði í fulla tvöföldun tuttugu og tvö og skilið á milli akreina með raunverulegum hætti með bili eða eyju þar sem vegrið milli akreina er ekki viðunandi aðskilnaður milli akreina á svo umferðarþungum vegi og skapar slysahættu í sjálfu sér nú síðast bættist það við að sveitarfélagið ölfus þar sem vegurinn liggur að stórum hluta í gegnum ætlar ekki að veita leyfi til framkvæmdarinnar nema um verði að ræða tvöföldun eina varanlega og ásættanlega lausnin er tuttugu og tvö tvöföldun á veginum og fullur aðskilnaður á milli akreina við höfum rætt það hér hve umferðarþungur vegurinn er orðinn áttatíu til níutíu prósent umferðaraukning á áratug

bráðabirgðalausn á borð við tuttugu og eitt með vegriði á milli er ekki ásættanlegt við erum að tala um tafarlausa tvöföldun á suðurlandsvegi á þessu tímabili um það er samstaðan um það snýst baráttan í héraðinu og

hvort það verði ekki afturkallað og ráðist í fulla tvöföldun strax þetta er spurning um pólitískan vilja hæstvirtur samgönguráðherra það blasir við pólitískur vilji þingmanna kjördæmisins og hvernig umræðunni verður hagað hér umræðum um endurskoðun á samgönguáætlun og þess vegna kalla ég eftir afdráttarlausri skoðun hæstvirtur ráðherra